arndís soffía sigurðardóttir árni þór sigurðarson álfheiður ingadóttir ólafur þór gunnarsson lilja rafney magnúsdóttir og þráinn bertelsson þingsályktunin hljóðar svo með leyfi forseta alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að móta framleiðslustefnu í lífrænum landbúnaði og beita sér fyrir aðgerðum til að veita bændum sérstakan aðlögunarstuðning við lífrænan landbúnað sambærilegan þeim stuðningi sem veittur er á norðurlöndum þannig að ná megi því markmiði að lífrænt vottaðar vörur nemi fimmtán prósent landbúnaðarframleiðslu árið tvö þúsund tuttugu hæstvirtur forseti á nokkrum undanförnum þingum allt frá tuttugasta og fimmta

komnar reglur um aðlögun við lífrænan landbúnað umfram það sem verið hefur og því ber að fagna það voru ekki miklir fjármunir sem

og ég tel mig vita að hæstvirtur landbúnaðarráðherra hefði viljað setja meira ef ráðrúm hefði verið til þess það sem okkur skiptir máli núna er að setja okkur markmið setja okkur stefnu hvert fyrir einhverja sem hafa sérstakan áhuga á þessari grein

samfara því að byrja í þessari grein og samfara kostnaði sem er við að skipta úr hefðbundnum landbúnað yfir í lífrænan þetta er ekki gert í einni svipan þetta tekur nokkur ár og fyrir norðlægar slóðir tekur þetta lengri tíma þannig að við megum gera ráð fyrir því að hér á landi gæti þetta verið svona eðlilegur aðlögunartími einhvers staðar á milli fimm og tíu ár um leið og ég vil þakka hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra fyrir það að hafa farið að tillögum nefndar sem skipuð var til þess að koma með tillögur um aðlögunarstuðning við lífrænan landbúnað finnst mér mikilvægt að við tökum næsta skref þannig að við mörkum okkur þá stefnu að lífrænn landbúnaður hafi meira svigrúm og pláss inni í

neysla á lífrænum landbúnaðarvörum sé ekki mikil í dag það er talið að hún sé einhvers staðar um tvö prósent af öllum landbúnaðarvörum er samt erfitt að halda utan um það eða fá nákvæmar upplýsingar því í innflutningi á

er ekki gerður greinarmunur á lífrænum vörum og þeim sem eru framleiddar með hefðbundnum hætti það þarf hreinlega að gera kannanir í verslunum til þess að fá einhverja hugmynd um það hvert þetta hlutfall er það er alveg augljóst að eftirspurnin eftir lífrænt ræktuðu grænmeti er meiri en íslenskur landbúnaður hefur getað staðið undir og því finnst mér það vera bara synd fyrir okkur sem landbúnaðarland að hafa ekki þá burði að framleiða að minnsta kosti að sinna ekki eftirspurn og helst að gera betur en það að fara í útflutning líka við búum við það að hafa hér góða möguleika til ræktunar við erum með hreint loft við erum með hreint vatn og það er ekki það sem býðst alls staðar á hnettinum það hefur ekki verið mikill áhugi hjá bændastéttinni almennt fyrir því að efla lífrænan landbúnað en ég tel að það muni breytast núna þegar það er ljóst að evrópusambandið er búið að setja ákveðin markmið setja sér markmið og vinna að því að efla hlutdeild lífræns landbúnaðar því að það er eftirspurn eftir þeirri vöru í heimi og landbúnaði þar sem bæði skordýraeitur og eiturefni hafa verið notuð og sums staðar í of ríkum mæli og til skaða og á öðrum stöðum þar sem mengun er orðin mikil af tilbúnum áburði er eðlilegt að horft sé á landbúnaðarframleiðsluna út frá umhverfis og náttúruverndarsjónarmiðum og með hollustu vörunnar í huga og heilsu neytenda sömuleiðis enda er aukin eftirspurn eftir þessari vöru það má segja að hér á landi muni oft ósköp litlu fyrir bændur að fá vottun sem framleiðendur í lífrænni framleiðslu

eru þarna alveg hreint á mörkunum og vantar hugsanlega lítið marga hverja annað en fræðslu og örvun og stuðning til þess að fara af stað til þess að vinna á þessum litla mun sem er á milli þess að vera í þessum hefðbundna landbúnaði sérstaklega í sauðfjárræktinni þar sem það er eingöngu áburðurinn sem sé þessi tilbúna áburður sem er notaður sem kannski bara munar annað er í lagi

vinna samkvæmt þessu og við setjum okkur markmið og ég trúi því að það muni ekki líða langur tími þar til við afgreiðum hér inn á alþingi í framhaldi af þessari þingsályktunartillögu um að festa niður þau markmið sem við ætlum okkur að ná og á hvaða árabili það hafa verið stofnuð samtök lífrænna neytenda það er áhugi hjá fólki að bæta aðgengi að vörum sem eru lífrænt vottaðar og það þarf að fylgjast með merkingum á vörum sem eru lífrænt vottaðar að þær standist allar kröfur það þarf að stuðla að rannsóknum á hollustu lífrænan landbúnaðarvöru og vörum og hvaða munur er á þeim og öðrum vörum það eru fjölmargar rannsóknir sem liggja fyrir sem sýna það að þessar vörur eru margar hverjar bara bragðbetri hollari og sumar hverjar betri á margan hátt ég ætla ekki að fara frekar út í það en það þarf markvissari rannsóknir til þess að leiða þetta frekar fram svo að það sé þá hægt að byggja enn frekar á sterkari og vísindalegum rannsóknum þær hafa verið stundaðar ekki mikið hér á landi þær hafa verið stundaðar erlendis og það er að aukast áhugi á því að gera það enn frekar hæstvirtur forseti ég ætla ekki að hafa þessi orð lengri ekki hafa ræðu mína lengri það hefði verið ánægjulegt að fá umræðu um þessa þingsályktunartillögu en tíminn leyfir það ekki núna en ég óska eftir því að tillögunni verði vísað til

og landbúnaðarnefndar og að hún fái þar farsæla afgreiðslu